Es ist richtig, dass die CO2 Grenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge kontinuierlich angepasst und herabgestuft werden. Wir brauchen energiesparende Autos, denn nur so können wir die EU Klimaschutzziele erreichen. Aber die Grenzwerte, die wir heute für 2025 und 2030 vorgeben, müssen auch realisierbar sein und die richtigen Anreize setzen. Insoweit habe ich den Vorschlag der Kommission begrüßt, der mit einem Reduktionsziel von 30 im Jahr 2030 berücksichtigt, dass Mobilität bezahlbar sein muss und wir auch sicherstellen müssen, dass die Arbeitsplätze in der Automobilbranche und den Zulieferbetrieben bei uns in der EU verbleiben.

Der Strombedarf für E Autos ist gigantisch, und Verbraucher müssen die E Autos auch annehmen. Erst reden wir den Diesel schlecht der Diesel ist aber eine CO2 sparende gute Alternative dann setzen wir keine Anreize für regenerative Kraftstoffe, und wir setzen auch keine Anreize für Plug in Hybride. Wir setzen einfach nur überambitionierte CO2 Obergrenzen auf dem Reißbrett fest. Ich halte das für falsch und werde deshalb auch dagegen stimmen.